Pani predsedajúca, vybudovanie kapitálovej únie je dôležité najmä pre malé a stredné podniky, ktoré sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Z mnohých prieskumov vyplýva, že to, čím najviac trpia, a to najmä v čase krízy, je prístup k finančným zdrojom a nedostatok kapitálu. Oproti veľkým spoločnostiam a konkurencii tak majú veľkú nevýhodu. Ak chceme digitálnu, zelenú a inovatívnu ekonomiku, jedným dychom musíme hovoriť aj o finančnej podpore malých a stredných podnikov. Malá firma si jednoducho nebude môcť dovoliť zakúpiť také vybavenie a služby, aby dokázala držať krok s konkurenciou. Preto dobre nastavené podmienky kapitálovej únie im pomôžu prekonať ťažšie obdobie a ďalej sa rozvíjať. Vybudovanie kapitálovej únie je dôležité aj pre odstránenie európskej komparatívnej nevýhody v porovnaní s americkým kapitálovým trhom.